Spoštovani predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci! Agencija za energijo kot nacionalni energetski regulativni organ na področju trga z energijo predstavlja pomemben člen v verigi izvrševalcev nalog energetske zakonodaje. Pretežni vir prihodkov agencije predstavlja letno nadomestilo operaterja prenosnega sistema Plinovodi, d. o. o., in nadomestilo sistemskega operaterja Eles, d. o. o. Glede na to, da se financira iz proračunskih sredstev, je dobrodošel podatek, da bo agencija v letu dva tisoč devetnajst prvič pridobila tudi nepovratna evropska sredstva za projekt regulatornega nadzora pri izvajanju novih tehnoloških rešitev pri razvoju pametnih omrežij. Stroški poslovanja se ne bodo povečali, tudi novih zaposlitev ne bo. To namreč pomeni, da poslovanje Agencije za energijo ne bo dodatno bremenilo odjemalcev električne energije in zemeljskega plina, zato bomo v Novi Sloveniji podali soglasni k njenemu programu dela in finančnemu načrtu. Ne glede na to, da pa izpostavljamo dejstvo, da Slovenija premalo naredi na področju samooskrbe z električno energijo in obnovljivih virov energije. Raba obnovljivih virov energije postaja tako na svetovni kot tudi na evropski ravni nacionalni vse bolj pomembna, saj se večina držav zaveda o omejenosti zalog neobnovljivih virov energije in njihovega vpliva na podnebne spremembe. Za doseganje varnosti oskrbe z energijo, zmanjšanje izpustov plinov in sorazmernega razvoja si je Evropska unija zastavila cilj, da bo do leta dva tisoč dvajset delež energije iz obnovljivih virov energij v bruto končni porabi energije povečala na dvajset procentov. Slovenija si je v okviru tega projekta zastavila cilje, zapisane v Akcijskem načrtu za obnovljive vire energije za obdobje dva tisoč deset do dva tisoč dvajset in v Nacionalnem energetskem programu, ki predvidevajo petindvajset procentov deleža energije iz obnovljivih virov energij v bruto končni porabi energije do leta dva tisoč dvajset. Ker smo od tega cilja še zelo oddaljeni, je slabo delovanje na tem področju zaskrbljujoče. Agencija za energijo je pristojna za izvajanje podp- orne sheme in izvedla dveh javnih razpisov po deset milijonov evrov v naslednjem letu bo majhen korak naprej. Da se gospodinjstva in mali poslovni odjemalci ne odločajo v večjem številu za to vrsto energije, je tudi odgovornost vlade. Še vedno dolgi in zapleteni administrativni postopki, ki med drugim niso poceni, so brez dvoma glavni razlog, na tem področju Slovenija zaostaja. V Novi Sloveniji bomo Predlog sklepa o soglasju k Programu dela in finančnem načrtu Agencije za energijo za prihodnje leto podprli.